Das Ziel ist klar Wir müssen schnellstens unabhängiger vom Erdöl werden und die CO 2 Emissionen reduzieren, wenn wir unsere ehrgeizigen Ziele, die wir uns in Europa gesetzt haben, erreichen wollen. Und wir müssen sie erreichen! Ich begrüße demnach den Vorschlag der Kommission, die den Fokus auf drei Ziele gelegt hat erstens, diese Unabhängigkeit, zweitens aber auch die Diversifizierung, die Vielfalt und die Sicherheit der Energieversorgung.

Dieser vorgegebene Weg wird dann auch mit Sicherheit eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung finden und auch Anreize bieten, um private Investitionen, ohne die es mit Sicherheit nicht geht, zu finden. Stichwort Planungssicherheit für die Investitionen.

Mir scheint es auch wichtig zu sein, dass die Information verbessert wird.

Wir hatten in der Vergangenheit zu diesem Thema leider einige Pannen. Ich denke, das können wir uns nicht mehr leisten, das wird kontraproduktiv sein.